Doamna președintă, cum stăm cu confiscarea și punerea sub sechestru?

Tocmai de aceea sunt dezamăgită de pașii înapoi făcuți de acest regulament.

Sigur că are multe părți bune, dar mă voi referi la cele care pe mine mă dezamăgesc. În noul text al regulamentului, noțiunea de terți de bună credință este înlocuită cu cea de persoane afectate asta îi include și pe cei împotriva cărora au fost emise mandate de sechestru sau de confiscare. Limitele de timp pentru recunoașterea reciprocă și executarea creanțelor, a ordinelor de sechestru sau confiscare cresc, în loc să scadă. Trei protejarea confidențialității investigațiilor în curs este mult diluată față de propunerea Comisiei și patru sunt introduse noi motive de nerecunoaștere a ordinelor de confiscare și sechestru.